Gospod predsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav ministrskemu zboru, seveda tudi kolegicam in kolegom poslancem, poslankam v tej dvorani! Pred nami je prva menjava ministrske ekipe. Konec prejšnjega meseca nam je namreč predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec, posredoval predlog za novega kandidata za ministra, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo. Po oceni predsednika vlade je primeren kandidat doktor Iztok Purič. V očeh laične in strokovne javnosti je področje črpanja evropskih kohezijskih sredstev izjemno slabo izkoriščeno, saj po številnih navedbah tako v mediju kot pri strokovni javnosti črpanje poteka zelo počasi oziroma v premajhnem obsegu. Kljub nekaj uspešnim projektom, ki jih je Slovenija uspela pridobiti, je moč vedeti, da nimamo usklajene kohezijske politike v luči uravnoteženega črpanja sredstev v obeh slovenskih regijah, vzhodni in zahodni. Namreč razkorak med njima je zelo zelo velik oziroma prevelik. Dodatno težavo pri uspešnem črpanju predstavljata še vedno prevelik, prevelika birokracija in težave funkcionalnostjo informacijskega sistema. Prijava projektov za nepovratna sredstva iz kohezijskih skladov je tako postala prava znanstvena fantastika, kjer si raznorazne agencije, ki ki se skrbijo za pravilnost in atraktivnost prijav, manejo roke ob vrtoglavih zaslužkih. V bodoče se moramo vsi zavzeti za celovito izkoriščanje razvojnih sredstev in oblikovati novo finančno perspektivo, saj se to skoraj edino, edina razvojna sredstva v državi. Na slednje je opozoril tudi kandidat za ministra. K temu pritiče, da mora Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, politiko delovati kot zanesljiv in učinkovit koordinator deležniki izvajanj o kohezijske politike. To pa lahko doseže s pravimi usmeritvami in z zasledovanjem postavljenih ciljev, zlasti pa z medsebojnim sodelovanjem in znanjem. Samo volja in pripravljenost sta premalo. Da bi to dosegli, potrebujemo načelo takega vitalnega resorja, preudarnega človeka z izkušnjami in vizijo. Glede na predstavitev kandidata za ministra doktor Iztoka Puriča na seji pristojnih delovnih teles v državnem zboru ter glede na njegove poglede na reševanje problematike poslanci Desus izrekamo podporo kandidatu v upanju, da bo uspešno vodil službo, ki je najpomembnejša za črpanje evropskih kohezijskih sredstev. Hvala.